Pane předsedající, počítačové technologie jsou páteří naší společnosti, ale zároveň ji dělají zranitelnou v nových oblastech. Kybernetická bezpečnost dnes vyžaduje koordinované akce a globální přístup. Domnívám se, že je potřeba posílit pravomoci Europolu a obranu proti kybernetickým útokům mít také zapracovanou ve strategiích unijní i vnitrostátní vnitřní a vnější bezpečnosti. Podobně jako kolegové mám také výhrady k fungování evropské agentury ENISA. Evropa má nejvyšší standardy na světě na ochranu osobních údajů a letos je budeme dále modernizovat, což má snížit možnosti internetových krádeží identity, ale slabinou zůstává spolupráce bezpečnostních sil a dalších úřadů odpovědných za všeobecnou informační bezpečnost. Naopak Estonsko je dobrým příkladem. Má za sebou masivní kybernetický útok a vybudovalo velmi solidní instituční rámec. Bohužel velké rezervy lze najít i v evropském finančním sektoru. Jsem ráda, že si to Komise uvědomuje a bude v rámci digitální agendy investovat hodně peněz do této věci.